Este pentru a doua oară când aduc în fața Parlamentului European situația dezastruoasă creată în sistemul asigurărilor de sănătate din România. Din păcate, de data aceasta, negocierile dintre asociațiile profesionale ale medicilor de familie, Ministerul Sănătății și Casa de Asigurări de Sănătate au intrat într un impas, ceea ce are ca rezultat blocarea sistemului sanitar și refuzarea drepturilor legale ale pacienților care, deși plătesc în continuare cotizațiile pentru asigurările de sănătate, nu mai pot beneficia de facilitățile respective. Această situație este rezultatul încăpățânării Casei de Asigurări de Sănătate de a nu negocia în termeni realiști cu medicii de familie pentru redactarea unui contract cadru de funcționare, benefic tuturor părților implicate, și, dacă ea se va prelungi, sistemul sanitar din România, și așa slăbit, riscă dezagregarea. Doresc ca organismele europene de resort să ia notă de această situație, să o monitorizeze și să intervină pentru deblocarea ei cât mai rapid.